Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bericht könnte die Überschrift tragen Freier Zugang und faire Vergütung. Im Bericht ist es gelungen, eine ausgewogene Balance zwischen den Interessen der Kulturschaffenden an einer fairen Vergütung und dem freien Zugang der Internetnutzer zu Online Angeboten herzustellen. Im digitalen Zeitalter müssen die Künstlerinnen und Künstler von ihrer Arbeit leben können, und wir wollen zugleich keine Kriminalisierung in welcher Form auch immer von Internetnutzern. Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts sind Die Rechte der Kulturschaffenden werden im Verhältnis zu anderen Rechteinhabern gestärkt. Es werden europaweite Mindeststandards für Ausnahmeregeln zum Urheberrecht gefordert. Ausnahmen werden für pädagogische Zwecke und auch für Bibliotheken festgeschrieben. In der Öffentlichkeit wurde zuletzt stark über das Thema Panoramafreiheit diskutiert.

Diese verbreiteten Meldungen lösen sich mittlerweile in Wohlgefallen auf. Hier muss heute vom Parlament ein deutliches Signal ausgehen Die Panoramafreiheit wird nicht beeinträchtigt.

Für die künftige Gesetzgebung ist zu überlegen, die bewährten nationalen Praktiken zur Panoramafreiheit beizubehalten.